Domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc că sunteți prezenți în aceste circumstanțe extraordinare la discuția despre Orizont Europa, viitorul program cadru de cercetare și inovare. Orizont Europa trebuie să fie un program clar, simplu și rapid, suficient de ambițios pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă Uniunea. Dacă dorim să facem din Uniunea Europeană un adevărat lider în domeniul cercetării și inovării globale, bugetul trebuie să fie proporțional cu provocarea.

Nu ne putem permite ca Uniunea Europeană să fie în urma principalilor săi competitori. Prin știință, inovare și cercetare fundamentală, Europa poate deveni mai competitivă și poate rămâne în fruntea cercetării și inovării globale, creând locuri de muncă de calitate. Totodată, reducerea semnificativă a decalajului de cercetare și inovare la nivelul Uniunii, în special prin creșterea participării în Orizont Europa, în comparație cu cadrul anterior, a statelor membre cu performanțe mai scăzute în domeniul cercetării și inovării va face ca Uniunea să își maximizeze potențialul de cercetare și dezvoltare.

Un element cheie este ca cel puțin 35 din bugetul total al acestui program să fie alocat pentru a sprijini obiectivele Uniunii Europene în materie de climă, ceea ce va stimula produse mai ecologice, cu o valoare adăugată durabilă pentru utilizatorii finali. De asemenea, este importantă continuarea instrumentului pentru întreprinderi mici și mijlocii în formă cât mai apropiată de cea din Orizont 2020. Elementele de noutate introduse de Comisie și susținute de Parlament, precum EIC, Consiliul european pentru inovare, și misiunile vor trebui să contribuie, pe de o parte, la creșterea competitivității Uniunii Europene și, pe de altă parte, la rezultate tangibile pentru toți cetățenii europeni.

Vreau să îl rog pe domnul comisar ca, în continuare, să facă demersurile necesare pentru a se asigura că EIC ul va fi un instrument care să finanțeze proiectele nebancabile, proiectele cu risc crescut și că nu va exista nicio piedică birocratică, inclusiv printr o formulare clară și lipsită de echivoc acestea vor putea să fie instrumentele pe care să le avem la dispoziție pentru cadrul financiar ulterior. Există o mare speranță, există un lucru pe care până acum nimeni nu a avut curajul să l adreseze la acest nivel și este păcat să nu duceți la capăt acest lucru, domnule comisar, iar Parlamentul European v a sprijinit și vă sprijină necondiționat, pentru că acest instrument, credem noi, va putea să facă diferența

În același timp, pentru că vorbeam de simplificare administrativă, vă rog, domnule comisar, să vă asigurați că ceea ce ați declarat și noi am susținut că va exista o simplificare administrativă reală se va întâmpla începând cu cadrul de cercetare ulterior. Orizont Europa trebuie să fie un exemplu de proceduri administrative simple, astfel încât oricine să poată aplica fără să fie nevoit să aibă o armată de oameni care să lucreze sau să descifreze o documentație. Scopul dumneavoastră, scopul nostru este acela de a avea bani la dispoziția celor care lucrează în cercetare și nu să i chinuim să citească sute de pagini sau să aibă nevoie de o armată de consultanți în momentul în care doresc să aplice pentru acest program.